Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prima di tutto ringraziare i colleghi per il buon accordo che hanno portato a casa, per il loro lavoro che ha ottenuto risultati importanti. La commissione REGI aveva posto alcune questioni con degli emendamenti che sono stati sostanzialmente accolti, e per questo esprimiamo la nostra soddisfazione. Innanzitutto una migliore distribuzione territoriale, un maggiore coinvolgimento di regioni ed enti locali, un supporto alle regioni in transizione e a quelle della coesione, un migliore utilizzo delle piattaforme nazionali e regionali, e anche di quelle macroregionali e transfrontaliere, un controllo dell'effettiva addizionalità degli investimenti, anche valutandone i criteri a livello regionale e locale, e un maggiore coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, in particolare in quei progetti che vedono convergere EFSI e fondi strutturali. Per il futuro riteniamo che debba diventare uno strumento permanente di finanziamento degli investimenti in Europa e che si debba tenere conto anche delle regioni finite nella cosiddetta trappola del reddito medio, per le quali mancano proprio importanti investimenti strutturali.